Tieto oblasti si vyžadujú osobitné opatrenia a špeciálne adaptované rozvojové stratégie, ktoré im pomôžu prekonať trvalé znevýhodnenie a prispejú k využitiu ich prirodzeného potenciálu, dobudovaniu infraštruktúry cestnej a železničnej dopravy, je to pre nich otázka života a prosperity. Z tohto dôvodu plne podporujem vytvorenie osobitného európskeho integrovaného rámca pre riešenie otázky horských regiónov v súlade so zásadou územnej súdržnosti, ktorá patrí k hlavným cieľom Európskej únie, a zdôrazňujem však potrebu doplnenia politického rámca o konkrétny právny rozmer spojený s uvoľnením...